Madame la Présidente, c'est ce matin un moment tout à fait historique puisque, pour la première fois sur un continent, une assemblée parlementaire tente de rééquilibrer

Mais il y a au moins aussi grave, si ce n'est plus immédiatement dangereux, l'économie de la presse est en train de s'effondrer par morceaux et, jusqu'à présent, personne ne sait y remédier. La presse, chers collègues, la presse, Madame la Présidente, c'est la base de la démocratie. Quand il n'y aura plus de presse libre, quand il n'y aura aucun journaliste dans Google, dans Wikipédia, dans YouTube, ni ailleurs, vous n'aurez plus d'information. Vous aurez des passions et des rumeurs comme celles que nous venons de subir depuis un certain nombre de mois.

C'est pourquoi nous devons voter ce texte et le voter en bloc, en refusant tous les amendements.

On nous parle de censure, on nous parle de filtrage, on nous parle de Wikipédia. Wikipédia est protégé dans le texte, il n'y a pas de censure, il n'y a pas de filtrage, et pourquoi ces idées sont elles parvenues jusque dans cet hémicycle? Parce que pour la première fois en quinze ans de mandat où je suis ici, nous avons été bombardés comme de vulgaires prisonniers politiques intellectuels culturels par des mastodontes financiers qui vont prendre la totalité de nos activités.